Hvala lepa, Spoštovana ministrica, zelo me veseli, da boste upoštevali, predloge lokalnega okolja in da boste storili vse, da bo prioritetno, trasa, Koper-Šmarje-Dragonja izpeljana. Me pa zanima, kar sem prej že omenjali, da so izjemni, da je okolje zelo preobremenjeno v času poletne sezone, me zanima, ali so predvideni še kakšni dodatni ukrepi, poleg teh, ki ste jih ravnokar našteli proti mejnemu prehodu Sečovlje, v času poletnih počitnic, da bi ta obremenitev bila kar se da najmanjša? In v tem kontekstu bi imela podvprašanja, v preteklosti je v bistvu občina in tudi družbene iniciative, so predlagale, da bi se določena lokalna cesta, ki je v tem trenutku v bistvu namenjena kmetijskim namenom, da bi se morda ta cesta preuredila oziroma da se bi namembnost, preuredila in da bi se ta cesta nekako namenila lokalnemu prebivalstvu, ki v tem trenutku dejansko, v času hude poletne sezone in gneče, ne more priti do lastnih domov. Torej, oni so tam, v kolonah po štiri, pet ur, kar enostavno ni nobenega odseka, da bi prišli do svojih domov, in če obstaja kakršna koli opcija, da bi se ta lokalna cesta, torej, ki je trenutno za kmetijske namene, namenila lokalnemu prebivalstvu? Hvala.